Inițiativa este valoroasă și va aduce informații importante și utile cu privire la modalitățile de accelerare a măsurilor de combatere a acestor fenomene. Regret faptul că România, țara pe care o reprezint, nu a fost cuprinsă în această dezbatere publică, în condițiile în care este extrem de expusă consecințelor schimbărilor climatice.